Jestem z Polski i zapraszam do Polski dlatego, że bardzo często tutaj Polska jest łajana za to, że rzekomo nie przestrzega praworządności, a to właśnie w Polsce bardzo skutecznie walczy się z przestępcami w białych kołnierzykach, szczególnie z tymi, którzy w sposób bezczelny wykorzystują klientów banku, także z praniem brudnych pieniędzy. Praktycznie nie ma tygodnia, nie ma miesiąca, żeby opinia publiczna nie dowiadywała się o kolejnych zatrzymaniach i stawianych zarzutach w tych procederach, o których dzisiaj rozmawiamy.

Potężni bankierzy, mocno usytuowani u szczytów władzy, którzy posiadają rozległe międzynarodowe koneksje i pracujący dla największych europejskich banków tak wygląda afera.